Hvala za besedo. Spoštovani gospod, poslanec, ja! Dogovor o, dogovor s sindikati javnega sektorja, resnično, vrednostno znaša tam okrog, tristo osem, milijonov evrov do leta, dva tisoč enaindvajset vključno z letom, dva tisoč enaindvajset. Jaz bi rad pri tem ponovno poudaril, da je šlo v tem primeru, seveda, za reševanje stavkovnih zahtev. Da, ta da je ta dogovor, neposredno, privedel do tega, da teh stavk ni bilo. In vemo kaj, bi pomenilo, če bi, javni sektor, uresničil svoje napovedi in tako množično, stavkal, kot je bilo to napovedano, kaj bi potemtakem, pomenilo to tudi, za gospodarstvo, seveda za vse nas, za celotno, družbo. Da je bil, ta dogovor mogoč, se je bilo treba, seveda, tudi nečemu odpovedati. In v dogovoru s sindikati, mi smo s težkim srcem pristali na to, da se delovna uspešnost, začetek izplačevanja delovne uspešnosti oziroma sprostitev, prestavi zdaj v leto dva tisoč dvajset na prvi sedmi, leta dva tisoč dvajset, ker, je dejstvo, da, delovne uspešnost si pravzaprav novi zakon, sploh ne pozna ne. Ta delovna uspešnost, v tem klasičnem smislu v vsem vseh teh letih ni bila, nikoli sproščena. V nekem, delu sicer to obstaja, tudi zdaj v praksi, ampak gre, bolj za ta povečan obseg dela, torej ne toliko za plačevanje delovno uspešnih kot za plačevanje, več dela. Javnofinančna slika, je bila pač taka, da je bilo hkrati nemogoče zadovoljiti tako, sindikate, kar zadeva stavkovne zahteve, in, hkrati, seveda sprostiti tudi, izplačevanje delovne uspešnosti. To bi, v resnici pomenilo potem to, kar ste navedli, tudi v vašem, vprašanju, spoštovani gospod poslanec, to bi seveda potem pomenilo finančno breme štiristo petdeset milijonov in več že takoj hipno. Tako so sindikati šli v tem primeru nasproti vladni pogajalski skupini, da pač, za ceno odpravljanja anomalij, ki, so jih sindikati ves ves čas v preteklosti poudarjali, v okviru tega plačnega sistema, da ta pasovni dvig pomeni hkrati tudi, da, prenehamo, govoriti o anomalijah in da od tu dalje zdaj lahko, štartamo. In, to, te dni pravzaprav tudi počnemo, z, v četrtek bo, vlada, imenovala širšo medresorsko, skupino za usklajevanje, zakonodaje s področja plač v javnem sektorju in zakona o javnih uslužbencih. Dogovor s sindikati je, da bodo v tem dialogu, sodelovali še, naprej. Seveda pa bi pa je morda ravno ta zamik izplačevanja delovne uspešnosti morda tudi za nekaj dober. Mi imamo nekaj idej. In jaz upam, da jih bomo uspeli uskladiti tudi z vsemi deležniki, kako, z delovno uspešnostjo, vplivati na motivacijo in, večjo učinkovitost, delavcev, v javnem sektorju. Da se z nekaterimi, popravki, nekaterimi manj, nekaterimi bolj radikalnimi. Tu gre vendarle za dvajset odstotkov mase plač. In z motivacijskega, vidika je to kar, kar, nekaj, sredstev. Seveda pa bo tu, precej težak dialog s, po eni strani spet s sindikati. Tako da več verzij, možnosti, obstaja, predvsem pa želimo prenesti v, javni sektor ta duh menedžerstva iz realnega sektorja in, povečati kompetence vodij organizatorjev, odločevalcev, ki, pa bi seveda potemtakem tudi s spreminjanjem, zakonodaje lahko na podlagi, sistema delovne uspešnosti še kakšnih, kakšnih drugih virov, tudi ustrezno nagradili in s tem motivirali. To je nekako naš, ta naš fokus, v katerega se usmerjamo v letu dva tisoč, devetnajst, in je tako po eni strani tudi neposredna posledica, dogovora s sindikati o stavkovnih zahtevah. Zagotovili smo ta socialni mir za prihodnjih nekaj let, da se lahko zdaj v miru brez grožnje stavk, brez noža za vratom, če se tako izrazim, dogovarjamo o tem, kako, reformirati plačni sistem v javnem.